Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, non vi è dubbio che il progetto EUREMA seppure, come dire, apprezzabile sotto il profilo della generosità, non abbia conseguito per intero i risultati che tutti quanti ci attendevamo. È stato detto 14 soggetti soltanto ricollocati e sette Stati membri che aderiscono a questo progetto è un'indicazione chiara che, evidentemente, ci attendevamo molto di più. È tuttavia utile quanto poco prima riferito dal Commissario un forum nazionale che possa essere uno strumento di consultazione e di proposte e, soprattutto, l'esigenza condivisa di fare della solidarietà una solidarietà vera, effettiva, autentica fin qui, molto spesso, quella di taluni Stati membri è stata di facciata.

propria soprattutto dell'Unione europea con un'azione positiva, decisa, che faccia di questo strumento uno strumento concreto che possa raggiungere stavolta gli effetti sperati.